virðulegi forseti fyrir tæpu ári síðan eða tuttugasta og fjórða nóvember í fyrra ræddi ég málefni þeirra sjúklinga sem ekki hafa tök á því að ná sér í afsláttarkort vegna lækniskostnaðar vegna þess hve oft er erfitt að halda saman þeim gögnum sem þarf til þar nefndi ég sem dæmi bæði þeir sem eru heilabilaðir aldraðir

ég ákvað að endurtaka fyrirspurn mína en í svari hæstvirts ráðherra frá því í fyrra taldi hann ólíklegt að hægt yrði að koma á því kerfi að sjúklingar fengju sjálfkrafa sent afsláttarkortið þegar þeir væru búnir að greiða hámarksupphæð fyrir læknisþjónustu hann taldi að það væri erfitt vegna persónuverndar vegna samkeyrslu upplýsinga og svo framvegis þess vegna lagði ég fram þessa spurningu til hæstvirts ráðherra fyrstu hvaða aðgerða er þörf svo að afsláttarkort vegna lækniskostnaðar berist fólki sjálfkrafa þegar hámarksgreiðslum er

var tekið viðtal við mig í útvarpi og þessi mál rædd og næsta dag kom frétt frá tryggingastofnun ríkisins sem ég fagna þar sem upplýst var að það yrði komið á svona sjálfkrafa kerfi eins og ég hef verið að kalla hér eftir í frétt frá tryggingastofnun ríkisins segir að fjörutíu og fimm þúsund manns hafi fengið afsláttarkort í fyrra og daglega hafi komið tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð manns á þjónustumiðstöð tryggingastofnunar til að sækja þessi kort en nú sem sagt á að koma þessu sjálfkrafa kerfi á og segir í frétt á heimasíðu tryggingastofnunar reiknað er með að útgáfa á heimsendum afsláttarkortum hefjist á næsta ári en þó ekki nákvæmlega ljóst hvenær á

hvenær mun þetta sjálfvirka kerfi komast í gagnið og um leið og ég fagna því að mönnum hafi tekist að yfirstíga þær hindranir sem hæstvirtur ráðherra sá fyrir

með þessu eins og hefur komið fram í umræðunni áður um þessi mál en ég fagna því að þetta skuli vera orðin